Vážená pani predsedajúca, pri uvoľnenej menovej politike sú vlády demotivované robiť nutné reformy. Keď máme zlé ekonomické prostredie, napríklad vysokú mieru klientelizmu, pravidlá, pri ktorých sa neoplatí pracovať, alebo podnikateľské prostredie, pri ktorom sa neoplatí investovať, tak musíme mať odbornosť a odvahu tieto nedostatky napravovať my politici. Nemôžeme sa dlhodobo spoliehať, že túto prácu na mikroekonomickej úrovni za nás vyrieši uvoľnená menová politika. Pri uvoľnenej menovej politike sa málo hovorí o jej negatívnych vedľajších efektoch, o znehodnocovaní úspor, o prežívaní a udržiavaní pri živote zombie firiem a zombie projektov, ktoré až v ťažkých časoch ukážu, ako sú pre ľudí nebezpečné. Európskej centrálnej banke by pomohla vyššia transparentnosť, napríklad poskytovanie informácií minimálne Európskemu dvoru audítorov tak, aby si cost benefit analýzy politík ECB mohli robiť aj nezávislé inštitúcie.